Dat is vrij uniek, want ondanks de bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten gaan in de meeste lidstaten de begrotingen nog steeds omhoog. Dus wat mij betreft heeft het Europees Parlement het goede voorbeeld gegeven.

Dus u moet de begroting voor betalingen verminderen.